Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Pozdravljene gostje iz ministrstva, spoštovani kolegi poslanci in kolegice poslanke. Samo nisem bil nikoli trdil, v tej državi vse narobe. Verjamem, da je tudi kaj dobrega, saj sem samo po naravi pozitivnež, vendar pa sem na terenu srečal in se še srečujem s starejšimi ljudmi, ki so v zares hudi stiski. Veliko je tudi zelo revnih starejših žensk, ki živijo same. To so dejstva. Sama statistika pa tudi pove svoje. V Sloveniji nismo preveč prijazni do naših upokojencev. Mnogo je govora o tem, ali smo pravična in socialna država, več govora pa bi moralo biti o tem, ali sta naš socialni čut in naša socialna čustvena inteligenca dovolj visoko razviti, da znamo prisluhniti in pomagati. Mislim, da je v tej dvorani veliko poslancev z izrazitim socialnim čutom, ampak velikokrat opazim, da ga zunaj znajo pokazati, tule noter pa ne vedno. Občudujem tudi predlog Nove Slovenije, da se zavzema za pomoč najšibkejšim. Kako torej živijo in preživijo upokojenke, tudi naše mame in babice, ko ostanejo same? Veste, kaj nam bodo rekle? Polna usta so vas, medtem ko me komaj shajamo iz dneva v dan ter iz meseca v mesec, nekatere pa bodo preprosto tiho in bodo v samoti trpele naprej, kajti eno je gotovo. Ker so bile vzgojene skromno, bodo skromno tudi odživele. In če jih iskreno ne povprašate, kako živijo, vam ne bodo povedale. Mogoče vam bodo povedale njihove prijateljice ali njihovi sorodniki. Res je, nekatere na svojih vrtovih ob sto in več let starih hiškah še nekaj na vrtu pridelajo in zaradi tega je naše podeželje, so te naše hiške tudi polne. Nekako bom rekel, se vsi zavedamo, da se je začelo dogajati v Lendavi, v Prekmurju, tudi po Goričkem in okrog, da je že skoraj vsaka tretja hiša zapuščena. Se pravi, naredimo nekaj za to, da bo naše podeželje lepo, da hiške ne bodo prazne. Torej ta država sploh ni tako slaba in ne tako revna in življenje vseh nas bi lahko bilo lažje in lepše, če bi le znali bolj pravično razporejati razpoložljiva sredstva in na določenih področjih z državnim premoženjem bolj gospodarno ravnati. Morda tako, kot so to znali naši dedje in babice. Podpora predlogu Zakona o gospodinjskem dodatku bi znala biti eden oziroma ena od dobrih pravičnih potez, ki jih lahko kot poslanci svojih soljudi naredimo v korist najšibkejšemu delu prebivalstva. Hvala.